Die Unterstützung der Kohleindustrie ist nicht nur weiterhin gerechtfertigt, sie ist meines Erachtens absolut notwendig. Und zwar nicht nur bis 2014, sondern auch darüber hinaus. Es ist unsere Pflicht, den Menschen in der Union vor den zahlreichen negativen Auswirkungen der Globalisierung Schutz zu bieten. Dazu gehört auch, Arbeitern in Branchen, die am Weltmarkt nicht voll konkurrenzfähig sind, eine langsame Umschulung auf andere Berufe zu ermöglichen.

Wir müssen den Bergbauregionen ermöglichen, sich langsam von der Montanindustrie zu entfernen, ohne dabei große Wohlstandseinbußen zu erleiden. In diesen Regionen besteht nach wie vor großes wirtschaftliches Potenzial, wenn man ihnen die Möglichkeit bietet, ihr wirtschaftliches Gefüge umzubauen. Die drastische Reduzierung der Fördermengen in Steinkohlebergwerken in den vergangenen Jahren hat zahlreiche Bergbauregionen auf eine harte Probe gestellt. Viele Gebiete konnten sich aufgrund ihrer starken Verflechtung mit der Bergbaubranche nicht schnell genug auf die geänderten wirtschaftlichen Bedingungen einstellen und sind verarmt.

Wir könnten viele Gebiete Europas vor großem wirtschaftlichen und sozialen Schaden bewahren und müssen deshalb für diese Regelungen stimmen.